Din păcate președinția daneză a fost umbrită de criza instituțională fără precedent ce a dus la excluderea Parlamentului European din configurarea noului mecanism de evaluare Schengen. Fiind vorba de un sistem transnațional și cu impact direct asupra cetățenilor europeni, ar fi fost preferabil ca în epoca post Lisabona Parlamentul European să nu fie ținut la distanță, în mod intenționat, de la luarea unor decizii atât de importante. Danemarca a dat dovadă, în mod tradițional, de transparență în luarea deciziilor, dar acest episod face ca bilanțul nostru, în calitate de Parlament European, să nu fie unul pozitiv.